Il faut pour cela de la volonté politique, de l'optimisme et du travail.

La Commission européenne avait dit, en 2015, qu'un texte pour protéger les lanceurs d'alerte n'était pas possible à traité constant.

Protéger les lanceurs d'alerte, c'est protéger l'essence de nos démocraties, c'est défendre l'intérêt général plutôt que de prétendus secrets d'affaires.

Protéger les lanceurs d'alerte est une victoire parmi d'autres que nous avons arrachée grâce à notre ténacité.